Monsieur le Président, Monsieur le Vice président, chers collègues, si dans n'importe quelle contrée lointaine, on avait, ce premier dimanche d'octobre, empêché par la force les citoyens de s'exprimer dans les urnes, fait charger la police, violenté et blessé plus de 900 personnes, tous les dirigeants européens auraient protesté contre le chef du gouvernement responsable de ces actes, demandé de mettre ce pays au ban des nations et que sais je encore, peut être demandé un blocus économique.

Timmermans, de condamner clairement et sans délai la violence et la répression en Catalogne, et de dénoncer la violation de la charte des droits fondamentaux. Cette crise ne nous est pas étrangère car on ne peut accepter l'usage de la force dans l'Union européenne, pas plus que nous ne pouvons accepter les proclamations unilatérales du gouvernement de Catalogne. Nous devons demander au gouvernement espagnol de cesser son escalade dans la tension, dans l'utilisation de la répression et de la force policière et militaire. Et nous devons demander au gouvernement espagnol, comme au président du gouvernement de Catalogne, de mettre un terme à cette logique de confrontation, qui peut mener au pire.

Aidons à la recherche d'un compromis, qui passera sans doute par une définition commune du statut du référendum de dimanche dernier. Oui, il est illégal, oui, il n'a pas de légitimité démocratique, mais on ne peut pas ignorer l'aspiration à s'exprimer, l'aspiration démocratique des Catalans. En même temps, les institutions régionales doivent être respectées, ainsi que le statut d'autonomie de la Catalogne. À partir de là doit s'ouvrir une période de dialogue et de débat approfondi en Catalogne et dans toute l'Espagne, dans la perspective de la conférence constitutionnelle, à l'issue de laquelle le peuple doit pouvoir se prononcer. De façon plus générale, cette crise pose une nouvelle fois les questions de la sortie des politiques d'austérité imposées par la Commission européenne, du combat contre les inégalités territoriales, et d'une juste répartition des richesses au sein de l'Union européenne et de chaque pays.

Notre choix doit être la coopération, la solidarité et l'union des peuples libres et souverains.